Herr Präsident! Schluss mit dem Wundenlecken über Vilnius! Es geht nicht um einen Gipfel, es geht auch nicht um ein Abkommen, so wichtig das auch ist, es geht um die Freiheit der Ukraine und damit um die Freiheit Europas! So, wie die Ukrainer die Europafahnen schwenken, so müssen wir wie die Kollegin Harms die ukrainische Fahne schwenken. Und wir müssen alles tun, um die Freiheit des ukrainischen Volkes zu unterstützen. Die Ukrainer sind ein zutiefst europäisches Volk. Sie sind bedroht von Resowjetisierung. Sie sind davon bedroht, wieder zur russischen Kolonie zu werden oder zum Opfer von sogenannten Einflusszonen. Es ist skandalös, wenn hier wieder dieses Wort zur Sprache kommt, das dem Selbstbestimmungsrecht der Völker entgegen gerichtet ist, das sogar Lenin mit seinen leninschen Nationalitätengrundsätzen propagiert hat, um es dann anschließend im Falle der Ukrainer wieder abzuschaffen und sein Wort zu brechen, weswegen auch seine Statue zu Recht gestürzt wurde, ob das jetzt taktisch klug war oder nicht. Man muss sich darüber im Klaren sein Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist die Basis Europas, und dieses Selbstbestimmungsrecht muss gerade auch für das ukrainische Volk gelten, das in seiner Geschichte so viel gelitten hat wie nur wenige europäische Völker.